Pokud dneska je na Blízkém východě kolem pěti tisíc Evropanů, kteří jsou džihádisty a budou se chtít jednou vrátit do Evropské unie, tak je to mimořádné nebezpečí a potenciální zdroj terorismu. Takže jsem velmi rád, že v této zprávě je celá řada konkrétních věcí, jako například závazek do konce tohoto roku přijmout nebo dokončit práci na směrnici o jmenné evidenci cestujících.

Jsem rád, že je zde shoda na tom, že bude trestným činem už jen to, že evropští občané budou podstupovat výcvik u teroristických organizací, a jsem velmi rád, že konečně budeme snad pořádně hlídat vnější hranice.